Die 23 Millionen KMU tragen wesentlich zur Stärkung der europäischen Wirtschaft und zur Schaffung und vor allem zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei, das wissen wir alle. Die KMU sind es auch, die zu den verlässlichen Steuerzahlern zählen und so ein Rückgrat für die öffentlichen Finanzen bilden.

2,5 Milliarden für sieben Jahre sind wahrscheinlich ganz einfach zu wenig. Es ist jedenfalls positiv zu bewerten, dass nun auch lokal und regional tätige KMU, die nicht grenzüberschreitend tätig sind, in den Förderbereich aufgenommen werden.

Hier ist es aufgrund der saisonal schwankenden Auslastungen ja oft besonders schwierig, trotz guter Qualität Fuß zu fassen, und dort muss man meines Erachtens KMU auch Unterstützung angedeihen lassen.